Criza economică și financiară a accentuat deficiențele din funcționarea piețelor financiare, iar evoluția lor a scos în evidență necesitatea consolidării cadrului de reglementare în domeniul piețelor instrumentelor financiare. Subliniez faptul că este nevoie de un cadru de reglementare global, care să garanteze o calitate sporită în efectuarea operațiunilor. Extinderea sa este justificată de sporirea complexității gamei de servicii și instrumente care a făcut ca investitorii să apeleze din ce în ce mai mult la acest tip de piețe. Consider că astfel se va putea păstra integritatea și eficiența sistemului financiar. Atrag atenția asupra faptului că activitățile de tranzacționare trebuie să se desfășoare în locuri reglementate și ele trebuie să fie definite de o transparență completă, iar aceste criterii ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de locuri de tranzacționare.